Numeroase state din vecinătatea Taiwanului, precum Coreea, Vietnamul sau Thailanda, se bucură azi de perspectiva unui parteneriat strâns cu Uniunea Europeană. În acest context, nu putem izola un teritoriu și pe cetățenii săi, refuzându le accesul la beneficii comerciale și economice și la potențiale progrese de ordin social sau relative la drepturile omului. Totodată, Uniunea Europeană nu poate decât să se conformeze cadrului strict al dreptului internațional, iar acesta a permis Taiwanului să adopte o politică constructivă care a dus atât la concluzionarea a 19 acorduri pe teme economice și comerciale cu Republica Populară Chineză și a 31 de acorduri de investiții cu țări terțe, cât și la aderarea la OMC și la Forumul de Cooperare Economică Asia Pacific. În consecință, sunt în favoarea dezvoltării în continuare a relațiilor comerciale UE Taiwan.